Ja, hvala, podpredsednik. Zdaj ni samo to problem, ne Zdaj, omenil ste zadnjo spremembo zakona o javnem naročanju. Je tudi problem učinkovitost postopka s pogajanji. Vemo, kaj se dogaja, ne. Prvič, jim še ni potrebno oddati ponudb, ampak se samo preverja usposobljenost. In zopet, recimo, primer iz Poljanske doline za obnovo neke infrastrukture, trije izvajalci, ne, se prijavijo, občina je preverjala usposobljenost. En je seveda to pozabil oddati in potem, recimo, se dva, ko se pa že spoznajo, ne, ker vejo, kateri so, se lahko dogovorita za ceno. In naredi se to, da projekt, ne, ki je v bistvu neko ceno projektantsko, ki jo ima, da sta oba oddala dvajset procentov ponudbo, ki je bila dvajset procentov dražja od, recimo, cene projekta, ki pa so se, recimo, primerljive gibale tam nekje na sedemdesetih in osemdesetih procentih. Tako si razdelijo posel pa mislim, da tudi ene lepe provizije pridejo še tukaj zraven. Druga zadeva je pa tudi te bonitetne ocene, ne. Občina pač zahteva neko bonitetno oceno in potem se gor na e-portal vsuje pritožbe in zaradi tega, ne, je neka praksa državne revizijske komisije, ne, da v primeru pritožbe, previsoke bonitetne ocene pritrdi ponudniku, ne, ker pravijo, da je bonitetna ocena nesorazmerna z deli oziroma zahtevnostjo in obsegom javnega naročila in zopet se potem vračamo na tiste zadeve. To se pravi, gospod minister, ali lahko pričakujemo, ne samo to, da bi nekako omejili inženiring firmam v zakonu prijave, ki nimajo svojih lastnih sredstev. Jaz mislim, da bi bila stvar elegantno rešena tudi tako, da se avtomatsko izloči najdražjega in najcenejšega, da se izračuna neko povprečje, potem se pa z ostalimi, okrog tistih tridesetih procentov, ki je okrog povprečja, pa enostavno pogajaš.